Srbsko, přes všechny snahy o jeho oslabení, je i po krvavé agresi NATO stále klíčovou zemí uprostřed Balkánu. Navíc, jeho vedení bylo při posledním hodnocením kandidátských zemí onačeno za premianta.

Kéž by podobné podmínky považované autorem zprávy za nedostatečné měly menšiny v baltských zemích či v jiných zemích EU. I přes dobrou vůli Srbska, avšak kvůli malé součinnosti ze strany Kosova, se nedaří uspokojivě řešit technické problémy spojené s nezákonným vydělením tohoto území ze Srbska.